Nous cautionnons, par le fait de tenir un débat, ce genre de rapports qui sont étayés ici je le répète et je le regrette par la présence de ce que j'appelle une secte Falun Gong.

Donc, je me permets de douter de la raison pour laquelle cette urgence est venue aujourd'hui dans ce débat.